Señora presidenta, América Latina es un socio fundamental para la Unión Europea. Es un socio geopolítico, también comercial.

Mis aportaciones son, en relación con Colombia, que el acuerdo con este país tiene que ir muy vinculado al acuerdo de paz. Europa tiene que presionar al Gobierno colombiano para que haga frente a una oleada de violencia, otra vez, contra los defensores de los derechos humanos, que no es compatible con un acuerdo económico y político como el que tenemos con Colombia. Por eso, Europa tiene que establecer una vinculación entre ambos acuerdos, y creo que en América Central ―como se ha dicho― se trata especialmente de los acuerdos con Nicaragua, Honduras y Guatemala, tres países muy pobres, con muchos problemas internos.

Yo creo que más que sancionar, hay que ayudar.